Lupta împotriva schimbărilor climatice nu este doar o obligație pentru a asigura viitorul generațiilor viitoare, ci și o oportunitate pentru relansarea economiei mondiale.

Eficientizarea transportului prin utilizarea sistemelor inteligente de transport, promovarea transportului feroviar și naval, asigurarea intermodalității și investiții în mașini mai ecologice vor permite reducerea emisiilor produse de acest sector. Am recomandat dezvoltarea tipurilor de turism mai ecologice, cum ar fi turismul sportiv sau turismul cultural și subliniez faptul că destinațiile turistice de excelență ar trebui să fie acelea care respectă și protejează mediul. Consider că trebuie avută în vedere crearea unui fond internațional pentru plantarea arborilor pe suprafețele de pământ neutilizate. Închei spunând că este nevoie de activități de cercetare în cadrul științei medicale și sectorului farmaceutic în vederea fabricării de medicamente și vaccinuri ce vor fi disponibile pentru toată populația afectată de anumite boli, la un preț accesibil.